Máme tady prezidenta, premiéra předsedající země, předsedu Komise a jmenovanou komisařku. Dámy a pánové, osobně si myslím, že v tomto případě musím konstatovat, že Evropská unie zaspala. Kdo nezaspal, tak jsou občané jednotlivých členských zemí, kteří poskytují dnes a denně jak svou materiální, tak finanční pomoc.